Politicile Uniunii trebuie să fie coerente și să pună accentul pe sectoarele care asigură baza unei dezvoltări durabile. De aceea, salut abordarea propusă de Comisie în Agenda pentru schimbare prezentată în luna octombrie. Subliniez importanța coordonării dintre donatori și a programării comune. Cer Comisiei să ne prezinte mai multe detalii despre eforturile sale în acest domeniu. Mai doresc să semnalez că în România a fost adoptată recent o hotărâre de guvern privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare, care reglementează acțiunile specifice în domeniu cu scopul de a crește eficacitatea.